Señor Presidente, yo creo que en el Parlamento Europeo tenemos que ser muy conscientes y actuar con la responsabilidad del mandato que se nos ha otorgado y este mandato nos dice claramente que debemos proteger a las mujeres víctimas de violencia y poner coto a los victimarios, también a escala europea. Se trata de combatir, como se ha dicho, un terrorismo social, el de la violencia machista.

Todas y todos somos conscientes de las dificultades legales, de que este es un ejercicio innovador en la dinámica interinstitucional post Lisboa. Sin embargo, estas dificultades no deben ser en ningún caso una excusa para no avanzar. La protección y la prevención de los derechos de estas mujeres que han sido o pueden ser víctimas de violencia y de asesinatos no pueden ser sometidas a ciertos legalismos. Se trata de adoptar la voluntad política que requiere la urgencia y la importancia del caso. Es importante hacer bien las cosas, por descontado, pero sobre todo es fundamental hacerlas, y esta es, para mí, la visión fundamental que en este texto que ―espero― vamos a aprobar podamos mandar tanto al Consejo como a la Comisión. Es necesario entender que no podemos en ningún caso paralizar las iniciativas porque hay dificultades técnicas que no hemos sabido solventar antes. Y es aquí donde yo quiero agradecer el trabajo hecho por las dos ponentes y por las Presidencias, tanto la española como la belga, para seguir avanzando, trabajando y superando esa lacra que es, insisto, la violencia machista.